Panie Przewodniczący!

Wymiana czy obroty między obu stronami to w sumie ok.

Słyszałem tutaj bardzo wiele wystąpień wpisujących się w budowanie murów, a nie mostów, jakie Unia Europejska chce budować na świecie po to, żeby tworzyć świat oparty na wzajemnym zrozumieniu, wzajemnej współpracy i współdziałaniu, świat, który